Tenemos que destacar los avances que suponen el uso del pasaporte biométrico, pero no podemos negar los problemas existentes en su aplicación, especialmente por las fragilidades detectadas en su cadena de emisión. De nada serviría dotar de grandes instrumentos técnicos a los controles fronterizos si la debilidad del sistema es grande en lo relativo a los procedimientos. En este asunto cobra aún mayor importancia, si lo tenemos en cuenta, el equilibrio entre la lucha contra la delincuencia en la Unión, el respeto de los derechos individuales y la garantía de la libre circulación en el territorio Schengen. La falsificación de documentos, la delincuencia organizado o el terrorismo suponen un ataque directo a nuestros ciudadanos, pero también a sus derechos personales, por lo que debemos reforzar todo el proceso de obtención y tratamiento de información de carácter personal. Tenemos que dar más seguridad al documento de viaje, estableciendo un vínculo fiable entre el pasaporte y su titular.

2013. Sigamos apostando por la formación de los responsables implicados, así como por la mejora e interoperabilidad de los equipamientos y documentos emitidos en todas y cada una de las etapas, sin comprometer, eso sí, ni la información ni los derechos del titular del pasaporte. Es muy importante, señora, poder determinar el alcance de lo relativo a la toma de huellas de niños, que, como se ha dicho, está pendiente de estudio.